Outre le surcoût financier, qui représente entre 110 et 150 euros par personne, une telle situation n'est pas acceptable dans un pays où quatre millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. Je soutiens bien entendu ce texte, qui insiste sur la nécessité d'une définition claire du gaspillage alimentaire afin de pouvoir le quantifier et le limiter autant que possible. De même, il est plus qu'urgent de faire en sorte que les citoyens comprennent mieux la différence entre les mentions à consommer jusqu'au et à consommer de préférence avant, les incompréhensions pouvant être à l'origine d'un gaspillage absurde. D'autre part, il est louable que ce rapport considère la tarification variable en fonction de la date limite comme un outil efficace. En effet, les incitations financières sont toujours préférables à une approche punitive. Je soutiens également l'idée selon laquelle les supermarchés, mais aussi les administrations locales, doivent jouer un rôle essentiel dans la réduction du gaspillage. Ces dernières sont les mieux placées pour promouvoir les circuits courts et les produits locaux, notamment auprès des plus jeunes. Dans le même temps, il est essentiel de veiller à ce que toutes les denrées alimentaires approchant de la date d'expiration soient offertes à des œuvres caritatives, ce qui, manifestement, ne va pas encore de soi. Pour finir, ce rapport n'insiste pas assez sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Par exemple, certaines applications permettent aux clients d'acheter à prix réduit les invendus des restaurants ou des commerces. Ce sont, bien entendu, des perspectives d'avenir, qui ne demandent qu'à être exploitées.